um klukkan tvö í dag það er að loknum umræðum um störf þingsins fer fram utandagskrárumræða um endurúthlutun aflaheimilda málshefjandi er háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson en hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund